Hvala lepa za besedo, gospod, predsednik. Spoštovani zbor! Posočje in njegovo širšo okolico je v zadnjih enainštiridesetih, letih prizadelo kar nekaj naravnih nesreč, med njimi kar trije potresi. Zadnji dvanajstega julija dva tisoč štiri. Takrat je bilo poškodovanih okoli tisoč osemsto, objektov, v program popotresne obnove pa je bilo vključenih šeststo petinosemdeset objektov. Letos bo minilo petnajst let od potresa, sanacija poškodovanih objektov pa še ni v celoti zaključena. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi sklepa vlade v mesecu septembru dva tisoč devet javnosti posredovalo seznam objektov, ki so bili poškodovani v potresu dva tisoč dva tisoč štiri istočasno pa so lastniki nepremičnin, ki so imeli poškodovani objekt v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija, pozvalo, da v kolikor njihovega objekta ni na seznamu in menijo, da so upravičeni do sredstev državnega proračuna, naj podajo pisno vlogo za uvrstitev objekta v program popotresne obnove. Na javni poziv ministrstva za okolje in prostor je takrat prišlo več kot sto vlog. Strokovnjaki so pregledali triindevetdeset objektov, od tega triinštirideset stanovanjskih, dvajset, poslovno in poslovno-stanovanjskih objektov, osemnajst gospodarskih objektov, pet sakralnih objektov in sedem objektov lokalne infrastrukture. Kot rečeno, letos bo minilo petnajst let od potresa, zato ministra za okolje in prostor, magistra Jureta Lebna, sprašujem, koliko sredstev je zagotovljenih za obnovo v rebalansu državnega proračuna za leto dva tisoč devetnajst in ali bo Vladi Republike Slovenije uspelo v letošnjem letu dokončati obnovo njegovih posledic? Nekateri, župani s tega področja so namreč glede tega skeptični. Prav tako sprašujem, kakšna je bila usoda objektov, ki naj bi bili na poziv Ministrstva za okolje in prostor, iz leta dva tisoč devet dodatno uvrščeni v program sanacije? Sprašujem tudi, ali bo letos zaključila z delom državna tehnična pisarna ter kako bo poskrbljeno za njen bogat arhiv in dokumentacijo? Ministru magistru Lebnu se že vnaprej zahvaljujem za njegov odgovor, seveda na prvi naslednji seji, ko bo prisoten. Hvala lepa.